frú forseti ég hef beint fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra er varðar afstöðu hennar til fangabúða bandaríkjamanna í guantanamo en áður en ég held áfram að leiða málið að því vil ég nota tækifærið hér og hrósa hæstvirts utanríkisráðherra lítillega hvað varðar að ætla sér að mýkja ásýnd friðargæslunnar mér fannst nú tími til kominn að það yrði gert að við reyndum nú að mýkja ásýnd íslands í augum umheimsins þetta er náttúrulega stórundarlegt að litla ísland sem er herlaust skuli vera á lista yfir þjóðir sem eru stríðsfúsar og viljugar til þess að fara í árásarferðir til annarra landa þannig að ég vil nota tækifærið og hæla henni en mig langar að vita hver afstaða hæstvirts utanríkisráðherra til þessara mannréttindabrota sem eru framin á kúbu af bandaríkjastjórn vegna þess að þetta er algjörlega óásættanlegt þetta er gert í nafni stríðs gegn hryðjuverkum ég er á því að framferði bandaríkjamanna skapar í því sé nokkur björgun eða vörn gegn hryðjuverkum þetta hefur snúist algjörlega upp í andhverfu sína aðrir erlendir leiðtogar hafa bent á þetta og vilja frá breytingu hjá bandaríkjastjórn það má greina frá því að framkvæmdastjóri sameinuðu þjóðanna beitti sér í þessu máli og eins hefur utanríkisráðherra bretlands lýst afstöðu sinni og talið þetta algjörlega ólíðandi það væri mjög fróðlegt að fá afstöðu íslensku ríkisstjórnarinnar sérstaklega í ljósi þess að aðstoðarráðherra forsætisráðherra hefur lýst því yfir að við deilum sameiginlegri pólitískri lífsýn með bandaríkjamönnum og þess vegna væri fróðlegt að fá afstöðu hæstvirts utanríkisráðherra í þessu máli